Voorzitter, heel wat Belgen en heel wat Vlamingen in het bijzonder herinneren zich nog de manier waarop Nigel Farage hier de vorige Belgische voorzitter van de Raad heeft verwelkomd en de bewoordingen waarin hij dat heeft gedaan.

We hebben gisteren 365 dagen Belgische regeringscrisis gevierd.